Il Fondo di aiuti europei agli indigenti rappresenta uno degli strumenti della solidarietà europea più importanti, innanzitutto per quelle persone e quelle famiglie che vivono in condizioni di povertà naturalmente l'on. Angelilli ha richiamato i numeri anche dell'Italia di privazione alimentare e materiale, nonché per quelle associazioni e realtà che gestiscono la concreta attuazione degli aiuti nei diversi territori dell'Unione. Il Parlamento ha certamente migliorato la proposta della Commissione, ma sarebbe stato necessario, ancora di più in questo periodo di profonda crisi economica, rafforzare il Fondo e dotarlo di maggiori risorse finanziarie, considerato che già oggi riesce a coprire solo una parte minoritaria delle fasce di popolazione che avrebbero necessità di un aiuto. Tuttavia, lo strumento in sé è molto positivo e perciò ho sostenuto la relazione, nonostante gli elementi di mancanza per i pochi fondi a disposizione.